Já jsem se nepřiklonil ke stanovisku své frakce a hlasoval jsem pro znění schválené výborem ENVI. Souhlasím totiž s apelem výboru na předložení legislativy, která by zavedla povinné označování země původu masa i u zpracovaných potravin.

Informace o původu jednotlivých složek potravin totiž dobrovolně uvádí pouze zanedbatelná část výrobců a zpracovatelů. Důvěra spotřebitelů u potravin je tak na velmi nízké úrovni a povinné uvádění informací o původu by ji mohlo zvýšit. Z provedených průzkumů Evropské organizace na ochranu spotřebitelů potvrzujících zjištění Evropské komise vyplývá, že 70 obyvatel EU považuje za velmi důležitou informaci o zemi původu potravin a dokonce 90 informaci o zemi původu masa. Přijetí legislativy požadované výborem ENVI podporují i české organizace na ochranu spotřebitelů, a proto jsem i já pro povinné označování, i z důvodu toho, že jsem členem výboru AGRI.